Tato směrnice řeší povolovací režim, který by se měl opírat o jasné vědecké závěry. Nové nařízení by mělo být dobrým kompromisem, který zvýší transparentnost hodnocení rizik prováděného Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Zároveň by nemělo také ohrozit konkurenceschopnost evropských firem. Větší transparentnost vědeckých studií o potravinách je nutná, protože je potřeba předcházet dezinformacím či dokonce konspiračním teoriím a přitom držet opravdu vysokou bezpečnost potravin. Na druhou stranu také firmy mají potřebu obchodních tajemství, která musí být dodržena.